En primer lugar, aquí se pidieron y solicitaron unas cosas por parte de este Parlamento que fueron coincidentes —como digo— con el mandato del Consejo. Y esto es lo que la Comisión ha negociado. Desde el punto de vista técnico pesquero el Acuerdo es impecable, y esta vez este Acuerdo tiene visos, obviamente, de una utilización del cien por cien y con una rentabilidad máxima.

Sí, efectivamente ―como han dicho aquí algunos―, la hipocresía de los derechos humanos. A mí me parece muy bien que aquí seamos muy exigentes, pero antes hemos hablado de Mauritania y de otros acuerdos en los que nadie se plantea los derechos humanos. Yo solamente quiero decir una cosa. La doctrina Corell, que es la doctrina de las Naciones Unidas —porque aquí se ha planteado también el tema de las Naciones Unidas—, que es la que recogen prácticamente tanto los servicios jurídicos de la Comisión como del Parlamento Europeo, dice claramente, en un caso similar, que es la explotación de recursos petrolíferos en aguas del Sáhara Occidental, que Marruecos, como administrador de facto, puede administrar este territorio no autónomo y sus recursos siempre y cuando beneficie a la población. Y, por primera vez en un protocolo de pesca, la Comisión Europea ha negociado los mecanismos y los instrumentos que van a permitir controlar que ese beneficio se produzca en ese territorio. Y es la primera vez ―insisto― que esto se hace.

Y nosotros, como Parlamento, hemos pedido también poder estar en esas comisiones mixtas donde se tienen que aprobar conjuntamente todos esos proyectos para decir si sí o si no.

Y, además, existe la cláusula de suspensión del Acuerdo y de la contrapartida financiera si esto no se cumple. Por tanto, quiero rebatir todo lo que se ha dicho aquí a este respecto. Y digo, una vez más, que este Protocolo, desde el punto de vista técnico pesquero y desde el punto de vista de los derechos humanos, es impecable. Por tanto ―insisto―, vuelvo a pedir su apoyo.